Hvala lepa za besedo, podpredsednica. Jaz mislim, da pri tej tematiki je odpovedala država. Prvič zaradi dejstva, da je pristojno ministrstvo kakorkoli bilo odgovorno, da spremlja stalež teh zveri. Dejstvo je namreč, da smo vzeli stvari v birokratske vode, namesto da bi jih pustili stroki in pa tistim, ki se na to spoznajo. Jaz mislim, da imajo vse lovske družine v Sloveniji letni gojitveni načrt, v katerem planirajo odstrel, potrjuje ga zavod za zavod za, gozdove in da so lovci tisti, ki znajo spremljati naravno ravnovesje. Tukaj je namreč porušeno naravno ravnovesje. Dejstvo je namreč, da ta velika številka, medvedov in pa volkov vodi v razmišljanje, pravzaprav, zakaj tako nezaupanje do lovskih družin, do lovske zveze, če so oni prvi tisti, ki ne samo streljajo divjad, ampak skrbijo za stalež, pomeni, da skrbijo tudi za to, koliko divjadi se letno, odvzame v posameznem revirju in znajo spremljati stanje tudi zveri. In, po moji oceni bi to bilo bistveno boljše, če bi lahko urejalo ta problem teh zveri, Ministrstvo za kmetijstvo. Zdaj, a je to zver a ni zver, vsa divjad dela škodo, tudi srnjad dela škodo, tudi jelenjad dela škodo. Ampak je to uravnano z gojitvenimi letnimi načrti. Veste, težko si predstavljam, na eni strani urbano okolje, ker živimo pač v dveh svetovih. Eno je, so urbana okolja, drugo je periferija oziroma podeželje. Da na podeželju nekemu kmetu, ki pelje svojo živino v planino pride medved in mu pokolje pet telic. Nepopravljiva škoda, ne samo zaradi telic, ampak tudi zaradi, zaradi, naraščaja, ki ki ki naj bi sledil iz tega. Dejstvo je, da pač je težko živeti med zvermi. Na to me je danes opozoril tudi, neki gospod iz Ribnice, ki pravi, da se jim medvedi sprehajajo po ulicah. Da je pa res tudi to, da v gozdovih z motokrosi in pa z ostalimi prevoznimi sredstvi preganjajo pravzaprav to divjad, da se zateka v urbano naselje. Ampak absolutno pa podpira interventni zakon in v tej smeri pač tudi, poziva vse poslance, da ga podprejo. Mogoče, je težko razumeti tukaj v mestu, kjer večinoma ljudi pozna medveda samo preko risank ali pa, živalskega vrta, kaj pravzaprav je življenje s s to zverjo. Ni prijetno. Strah, velik strah vlada. In jaz mislim, da bo treba tudi oceno o tem, kako ta prostor Slovenije sploh prenese zveri. Če so narejene analize na tem, koliko prenese divjadi, se pravi srnjad, in ostalo, po tem je treba narediti tudi oceno, koliko zveri na enem območju je, še tisto, kar omogoča normalno življenje, in dejstvo je, da, podpiram ta interventni zakon, ker samo to bo neko približevanje temu, kljub dejstvu, da je moja ocena, da kljub temu interventnemu zakonu ne bo vzpostavljeno naravno ravnovesje.